În prezent, condițiile minime de formare profesională sunt armonizate la nivelul Uniunii pentru șapte calificări profesionale numai profesia de arhitect și șase profesii în domeniul medical. Conform unui sondaj Eurobarometru, 28 dintre cetățenii Uniunii se gândesc și își planifică să lucreze în alte state membre, însă procedurile de recunoaștere a calificărilor profesionale sunt lente.

De asemenea, introducerea unui card profesional european va accelera procedurile de recunoaștere și le va face mai transparente, în principal în cazul celor interesați de mobilitatea temporară, cum sunt, de exemplu, prestatorii de servicii.